Paní předsedající, já svoji minutu nezneužiju k tomu, abych napadal někoho zleva nebo zprava.

Pojďme konsensuálně jako celý Parlament.

A to je to, proč voláme na Radu, proč voláme na Komisi Zahajme jednání!. kolegové. přestaňme se tady mlátit při těchto debatách a pojďme to naše úsilí směřovat k Radě a pojďme si konečně sednout ke stolu.